Ich darf Ihnen ich glaube, im Namen des ganzen Hauses für Ihre Arbeit danken und Ihre Wünsche sehr herzlich erwidern. Sie haben es erwähnt Wir haben heute die letzte Sitzung, und es gibt einige Kollegen, die sich gerne zu Wort melden würden, was mit der Geschäftsordnung nicht unbedingt vereinbar ist. Ich will versuchen, dass wir uns da gemeinsam ein bisschen durchsortieren. Zunächst will ich Ihnen sagen, dass sich bei mir zwei Kolleginnen gemeldet und mir ihr Anliegen geschildert haben.